Panie Przewodniczący! W ostatnich miesiącach obserwujemy narastającą działalność ekstremistów islamskich i coraz więcej przypadków napaści na przedstawicieli mniejszości religijnej w Syrii.

Wzywam władze Syrii do natychmiastowej interwencji, do ochrony wszystkich wspólnot narażonych na represje. Wnoszę również o zwrócenie uwagi władz Syrii, ale i całej wspólnoty międzynarodowej na eskalację konfliktu. Rosnąca liczba ofiar pokazuje, że konflikt ten nie dotyczy jedynie walki politycznej, ma wymiar etniczny i religijny, co skutkuje cierpieniem wielu niewinnych ludzi.